Señor Presidente, en la última sesión plenaria ya advertí de que podía ocurrir, y ha ocurrido el desmantelamiento por la fuerza el lunes de un campamento saharaui en El Aaiún lleva un saldo, de momento, de 19 personas muertas, más de 700 heridas y más de 150 desaparecidas. ¿Y qué dicen la Comisión Europea y los gobiernos europeos liderados por el español?

dicen que es un tema muy complicado, que no debemos interferir, que debemos proteger los intereses europeos en Marruecos.

no, señor Kouchner la represión y el asesinato no son temas complicados. Son muy claros, y la respuesta y la postura que debemos adoptar ante estos también lo son rechazo frontal, condena y exigencia de responsabilidades al régimen de Marruecos. Mientras esto no pase, lo que debemos hacer es cerrar el grifo al comercio bilateral y a los privilegios de Marruecos con la Unión Europea.